Monsieur le Président, un instant seulement pour vous indiquer qu'il s'agit là d'un rapport important puisque c'est la mise en place d'une réglementation européenne concernant les agences de notation, et c'est donc un des éléments de réponse à la crise. Je vous informe que, ce matin, le COREPER a adopté le texte de compromis qui est soumis à votre vote.